Permítame la licencia de decirle que parece una hormiguita laboriosa, que llega a los resultados poco a poco frente a las cigarras que cantan y ocian en los Estados miembros. Señorías, me van a liberar ustedes de profundizar más, porque ya los compañeros de mi grupo y también de otros grupos han expresado las opiniones que comparto.

Segundo, este propio Parlamento Europeo, que, salvo una pequeña minoría euroescéptica, apoya una acción europea, federal, sobre todo en la política exterior y de seguridad. Tercero, los países miembros, más europeístas, más federalistas que los hay haga una alianza con ellos